Paní předsedající, já jsem podpořil tento návrh usnesení. Cíl je jasný, směr je nepochybně správný. Pro naši Unii to představuje velmi významnou výzvu, stejně jako pro mnohé země, stejně tak pro Českou republiku. Máme stále mnohé regiony, které nejsou připraveny na tuto změnu, na cíle, které jsme představili. Já jsem přesvědčen o tom, že to představuje rovněž výzvu, jak modernizovat evropskou ekonomiku a ekonomiku národních států. To, co ovšem mě na tom trápí, je, že některá hlasování, která prošla, podle mého názoru jsou škodlivá ve výsledku. Že nebyla podpořena jaderná energetika, to mě mrzí. Musím říci, že mě také překvapilo, že Parlament nechce vyčíslit dopady jednotlivých plánovaných opatření. Toto všechno jsou zklamání, která za normálních okolností bych projevil minimálně zdržením se či hlasováním proti. Já jsem ovšem tento negativní názor nechtěl vyslat, a tudíž jsem podpořil tento návrh. Musíme pamatovat na škody, které jsme způsobili na planetě a začít je odstraňovat, proto jsem tento návrh podpořil.